Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio che si apre domani è di cruciale importanza per il futuro dell'Unione. Credo non sia un caso che il primo punto all'ordine del giorno sia il completamento del mercato unico digitale. Per ogni due posti di lavoro persi con la crisi, cinque nuovi posti di lavoro sono creati dalla diffusione dell'economia digitale, ma si hanno anche risparmi e benefici per le pubbliche amministrazioni e soprattutto per i cittadini. Mi auguro quindi ed è un invito che rivolgo al Presidente che il dibattito si concentri su quattro punti prioritari il completamento del mercato unico digitale e dei servizi di linea, l'abolizione del roaming, la promozione delle infrastrutture digitali e del ruolo chiave delle amministrazioni nella diffusione dei servizi digitali innovativi, gli incentivi ad investire nelle competenze digitali e lo sviluppo dei progetti a lungo termine.